Monsieur le Président, ces assassinats sont évidemment intolérables, mais ce qui l'est encore davantage, c'est ce sentiment d'impunité qui règne malgré l'augmentation des agressions. Les citoyens pakistanais et les familles des victimes ne peuvent malheureusement pas attendre beaucoup d'un système judiciaire gangréné par la corruption, les intimidations, le manque de formation des enquêteurs et des procureurs. Les instructions durent des années et se basent sur des lois discriminatoires. Le volet pénal du système judiciaire, en particulier, a besoin d'être réformé et d'acquérir une réelle crédibilité aux niveaux tant national qu'international. Selon un sondage réalisé par la Fondation Heinrich Böll dans les universités, les jeunes Pakistanais estiment que la crédibilité du système judiciaire est plus déterminante pour la survie du pays que la force militaire ou le système parlementaire. L'Union européenne doit donc utiliser tous les instruments nécessaires et dont elle dispose pour renforcer la coopération judiciaire avec le Pakistan.